gracias a todos por sus aportaciones, sus comentarios y, desde luego, en algunos casos, incluso por sus felicitaciones a mi informe. Creo que hay una coincidencia mayoritaria muy amplia en esta Cámara sobre la importancia de las relaciones de la Unión Europea con los Estados Unidos. Para mí, personalmente, es la relación estratégica más importante de la Unión, que, además, tiene ahora ante sí una oportunidad histórica de profundizarse, de desarrollarse con el futuro acuerdo en materia de comercio e inversión. Me parece que esa perspectiva global atlántica, que es, por así decirlo, la parte novedosa de mi texto, ha sido en general bien recibida por los oradores que se han referido a ella

Precisamente también otro de los temas de esa cooperación triangular, o cuadrangular en el futuro, es el económico. Y creo que en ese ámbito económico comercial el triángulo podría ser una realidad incluso dentro de poco, si prosperan las negociaciones de ese acuerdo bilateral antes mencionado. En efecto, pensemos en que la Unión Europea tiene ya o va a tener acuerdos con México, Canadá, Centroamérica, Colombia, Perú, Chile y que, además, lo mismo le sucede a los Estados Unidos.

El informe insiste en la necesidad de que la cooperación contra el terrorismo se base en un estricto respeto de los derechos y las libertades fundamentales. Por consiguiente, nos preocupan las revelaciones sobre el programa PRISM y por eso varios grupos hemos negociado —y lo sabe bien el señor Rouček, que se ha referido a ello— una enmienda oral con vistas a expresar esa profunda preocupación y el deseo de que en la próxima reunión ministerial de justicia y asuntos de interior, que tendrá lugar el próximo 14 de junio, se aborde ese asunto. También el tema de los drones, al que se refirió la señora Gomes, tiene cabida en el informe y, precisamente, presenté una enmienda para actualizar este aspecto teniendo en cuenta el importante discurso que el Presidente Obama

Algunos de los puntos que se han planteado tienen una respuesta en el propio informe si se lee con detenimiento.